virðulegi forseti á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og þrjú ber ég fram tvær fyrirspurnir til hæstvirts heilbrigðisráðherra um áfengisneyslu og áfengisverð í fyrri spurningunni er spurt hvað telur ráðherra að áfengisneysla muni aukast mikið frá því sem nú er ef samþykkt verður að selja áfengi í smásöluverslunum og í þeirri síðari hvaða áhrif hefði helmingslækkun áfengisgjaldsins á áfengissölu og neyslu ég held að það sé afar fróðlegt að reyna að gera sér grein fyrir því hvaða áhrif tilteknar breytingar hafa og sérstaklega þær sem eru nú helst til meðferðar hér á alþingi það liggur fyrir frumvarp sem gerir ráð fyrir hvorutveggja sem um er spurt annars vegar að áfengi að mestu leyti verði heimilt að selja í matvöruverslunum eða smásöluverslunum og hins vegar er gert ráð fyrir því að áfengisgjald verði lækkað um helming í kjölfar eða samhliða þeirri breytingu ég tek eftir því í gögnum eins og meðal annars frá hinni bresku vímuefni og dró saman upplýsingar um það og ráðleggingar til stjórnvalda til þess að stemma stigu við hrikalegri áfengismenningu eða ómenningu í bretlandi það er dregið saman mjög stutt að reynslan sé sú að það sem helst hefur áhrif á að takmarka notkun áfengis eru skattar það er verðið á áfenginu og sölutíminn eða aðgengi að áfenginu þannig að það er ákaflega athyglisverð niðurstaða hinna bresku sérfræðinga sem fjölmörg samtök standa að að benda á það sem algjörlega niðurstöðu sína af þeirra hálfu varðandi áfengispólitík að ráðleggja stjórnvöldum að hækka verð á áfengi hækka skattana og draga úr aðgengi að áfengi með því að takmarka sölutíma þar í landi ég hef séð fréttir frá svíþjóð sem ég hygg að hafi verið að sænska landlæknisstofnunin lét athuga þetta fyrir sitt leyti hvaða áhrif það hefði í svíþjóð eða hvað menn teldu að áhrifin yrðu í svíþjóð ef yrði farin þessi leið að heimila sölu áfengis í smásöluverslunum og hafði til aðstoðar rannsóknaraðila í kaliforníu niðurstaða þeirra var sú að þeir töldu að aukningin eða neyslan í svíþjóð mundi aukast um tuttugu og níu prósent við það eitt að færa áfengissöluna úr þeirra ríki sem er svipað og við þekkjum hér á landi